Ja, die Frage kann ich sehr kurz und knapp beantworten Das halte ich für eine gute Idee, für eine gute Möglichkeit, hier auch von der europäischen Seite zu unterstützen.